Madame la Présidente, Madame la Commissaire, vous venez de nous conforter dans l'initiative que compte prendre le Parlement européen sur ce dossier. Vous venez de nous dire que, pour des raisons évidentes, c'est à dire, l'importance de ce que représentent les transports urbains dans les transports, et les objectifs du plan climatique européen, l'Union européenne ne peut pas se désintéresser des transports urbains. Monsieur Barrault, avant vous, avait pris l'initiative d'un Livre vert, nous promettant un plan d'action. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous refuser ce plan d'action et nous expliquer que vous le mettez en œuvre en catimini, sans délibérations du Parlement, sans contrôle du Parlement, sans aucune visibilité. C'est la raison pour laquelle j'ai réussi à obtenir de mes collègues et je dois les remercier, notamment de Reinhard Rack, qui a énormément débroussaillé le terrain que le Parlement européen, chose parfaitement inhabituelle, produise le plan d'action que vous ne voulez pas produire, dans un rapport d'initiative, avant le renouvellement électoral. Cette initiative parfaitement hétérodoxe aura un poids politique considérable puisqu'elle interrogera le nouveau commissaire européen chargé des transports, qui sera auditionné par la commission transports, et elle pèsera donc très lourd dans son agrément par le Parlement européen. Je crois qu'il faut regretter en effet que la Commission européenne, aujourd'hui, cède à la moindre objection du moindre État membre.